Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Yemen un bambino muore ogni dieci minuti. Una catastrofe umanitaria inaccettabile, figlia di una guerra per procura sanguinosa, barbara e meschina. Sì, meschina. Come meschino è il blocco imposto da Riad su porti e aeroporti del paese, perché le sue atroci conseguenze, come sempre, le pagano i civili. Ogni giorno le famiglie devono scegliere se comprare l'acqua pulita o il pane, perché non possono permettersi entrambi, non più. Condanno fortemente il lancio del missile da parte dei ribelli Houthi, ma sottolineo anche che è sotto gli occhi di tutti la solita ipocrita asimmetria da un lato gli Houthi, giustamente sottoposti a un embargo sulle armi da più di due anni, e dall'altro l'Arabia Saudita e i nostri Stati membri che, nonostante le continue, reiterate e insistenti richieste di questo Parlamento, del nostro Parlamento, continuano a esportare e permettere l'utilizzo di armamenti europei in Yemen, e non solo. Il mio paese, l'Italia, figura purtroppo nel novero dei mercanti di morte. Le foto del Premier Gentiloni a Riad testimoniamo sin troppo bene l'impegno a sostenere questo business insanguinato, alla faccia della posizione comune sull'export di armi, ridotta ormai a una farsa. I nostri Stati membri sono complici, questa è la verità, e per l'ennesima volta rivolgo all'Alto rappresentante la richiesta di proporre e pretendere un embargo immediato delle armi verso Riad. Non è solo il nostro appello, è l'appello disperato del popolo yemenita, mentre si consuma un diabolico stallo negoziale, mentre i suoi figli, i suoi bambini, continuano a morire, uno ogni dieci minuti.